breytingum þessar breytingar eru í raun tvenns konar annars vegar eru breytingar á ákvæði til bráðabirgða fjögur við lögin þar sem gert er ráð fyrir því að ákvæði sem nú er í gildi og felur það í sér að ekki er innheimt veiðigjald vegna úthafsrækju og rækju sem veidd er á flæmingjagrunni þessi innheimta sem féll niður með lögum og átti að gilda út yfirstandandi fiskveiðiár að við leggjum til í þessu frumvarpi að þetta nái líka til fiskveiðiáranna tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu við vitum að rökin fyrir því að afnema þetta veiðigjald af rækjunni voru skýr eins og við vitum hafa verið miklir erfiðleikar í rækjuveiðum og vinnslu og efnahagslegar forsendur til þess að stunda rækjuveiðar hafa varla verið til staðar þó að það hafi verið aðeins skárri rækjuveiðin á yfirstandandi ári og síðasta fiskveiðiári en áður og vonandi er það til marks um að rækjuveiðar geti hafist af meiri krafti í annan stað er það þannig að verð á rækju á mörkuðum hefur verið lágt og þess vegna hafa ekki verið þessar fjárhagslegu eða efnahagslegu forsendur til þess að stunda rækjuveiðarnar það var þess vegna ankannalegt að menn voru að greiða veiðigjald af rækjukvóta sem þeir ekki gátu nýtt sér urðu möo fyrir tvöföldu böli höfðu annars vegar verið með fjárhagslegar skuldbindingar vegna rækjukvótans og urðu síðan að borga veiðigjald af afla sem aldrei var veiddur það er sem sagt lagt til að þetta ákvæði sem felur í sé greitt veiðigjald af rækjunni nái líka til fiskveiðiársins tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu í annan stað er hér lagt til að næstu tvö fiskveiðiár það er yfirstandandi fiskveiðiár og næsta fiskveiðiár verði ekki heldur innheimt veiðigjald í þorski við vitum auðvitað hverjar forsendurnar eru fyrir því ákvörðun okkar um að skerða aflaheimildir í þorski um þriðjung hefur í för með sér mikinn tekjumissi fyrir útgerðir í landinu það er þess vegna ásetningur stjórnvalda að reyna að finna leiðir til þess að draga úr kostnaði í útgerðinni sem verður auðvitað ekki bara til hagsbóta fyrir útgerðarfyrirtækin heldur ekki síður fyrir starfsfólkið hvort sem það er til sjós eða lands að við lækkum kostnað í þessum greinum því að vitaskuld er það þannig að kostnaðarauki í greininni veltur með einum eð öðrum hætti yfir á annað hvort kaupendur að afurðunum eða þá sem eru starfandi í greininni þess vegna er það sameiginlegt hagsmunamál bæði útgerðarmanna og sjómanna að lækka þetta gjald við þessar aðstæður ég hef líka tekið eftir því að fulltrúar ýmissa hagsmunasamtaka í sjávarútvegi launþegamegin í sjávarútvegi hafa fagnað því að þetta sé gert vegna þess að þeir hafa talið að veiðigjaldið hefði neikvæð áhrif á þeirra afkomu veiðigjaldið er þannig útreiknað að það er miðað við tiltekið tímabil þar sem skoðuð er framleiðnin þar sem menn hafa uppi fjármagnsliðina það er annars vegar lagt til grundvallar og síðan er það líka þannig að það er skoðuð úthlutun aflaheimildanna og út frá því með tilteknum hætti sem gerð er grein fyrir í lögunum er veiðigjaldið reiknað út það þýddi að á síðasta fiskveiðiári var veiðigjaldið tiltölulega lágt hafði lækkað talsvert frá árunum á undan vegna þess einfaldlega að við vorum að vegna þess að afkoman í greininni hafði verið léleg vegna þess að gengið var allt of sterkt árið tvö þúsund og fimm nú er það hins vegar þannig að árið tvö þúsund og sex sem vigtar mest inn í þetta var gengið eins og hjá fólki var veikara og þess vegna hefur það þau áhrif að veiðigjaldið hækkar auk þess sem í lögunum er gert ráð fyrir því að veiðigjaldið fari stighækkandi eftir prósentum ár fyrir ár verði endanlega komið í það horf sem því er ætlað að vera á næsta fiskveiðiári þetta hafði það í för með sér að veiðigjaldið verður á þessu fiskveiðiári að öllu óbreyttu um það bil milljarður króna en var helmingi lægra og rúmlega það á síðasta fiskveiðiári niðurstaða ríkisstjórnarinnar var sú að til þess að koma til móts við fyrirtækin og þar með starfsfólk þessara fyrirtækja væri skynsamlegt að fella niður veiðigjald af þorskhlutanum þetta má segja að hafi verið svipuð grunnprinsipp og við notuðum varðandi rækjuna við erum að taka þá fyrir og afmarka þann stofn þar sem heimildirnar eru sérstaklega að dragast saman og það má segja sem svo að þessi aðferð að innheimta ekki veiðigjald í þorski komi þá auðvitað hlutfallslega best út fyrir þá sem eru með mestar aflaheimildir í þorski

yfirstandandi fiskveiðiári nú er það þannig að þetta kallar vitaskuld á lagabreytingu og þess vegna er þetta frumvarp flutt hérna lögin eða reglurnar eru hins vegar þannig að það er innheimt að einn þriðji veiðigjaldið í upphafi fiskveiðiárs næsti þriðjungur við áramót og svo að lok síðar á næsta ári það þýðir að nú hafa menn greitt þegar hluta af sínu veiðigjaldi og það er gert ráð fyrir að það geti gerst þannig að við næstu innheimtu verði innheimt sem þessu nemur lægri tala eða ef menn eru í þeirri stöðu að hafa greitt meira en sem svarar veiðigjaldinu þegar búið er að draga þorskinn frá fá menn vitaskuld endurgreitt hér er um að ræða að mínu mati ágæta aðferð til þess að koma til móts við útgerðirnar sem núna munu búa við minnkandi tekjur þetta er gert til þess að reyna að koma í veg fyrir að fyrirtæki gefist upp við þennan mótbyr sem er af því að við erum að draga saman seglin í útgefnum veiðiheimildum sem veldur því auðvitað að tekjurnar minnka og erfiðara auðvitað þess vegna að láta enda ná saman virðulegi forseti ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði þessu máli vísað til annarrar umræðu og háttvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar